Existencia takejto rodovej nerovnosti v neprospech žien práve na sklonku ich profesionálnej kariéry je možnou príčinou viacerých negatívnych sociálnych dopadov.

50. roku života by preto malo byť prioritou členských štátov v oblasti sociálno právnej ochrany svojho obyvateľstva tak, aby nedochádzalo k oslabovaniu úlohy žien v oblasti trhu práce. Preto chcem apelovať na Komisiu, aby zabezpečila vytvorenie pravidiel pre členské štáty, ktoré pomôžu ženám zotrvať na pracovnom trhu a rovnako dôsledne pozmenia sociálne systémy odstránením rodovej diskriminácie najmä v oblasti penzijných systémov.